Poštovani predsjedavajući, čuo sam mnogo laži u životu, ali to što tisuću puta ponavljate jednu laž to ju neće učiniti istinom. Naravno da osobe koje pokušavaju izigrati sustav azila, koje pokušavaju iskoristiti Hrvatsku kako bi došli na područje drugih država, koji ne dolaze uopće iz ratnih područja nego kao što je rekao i ministar sigurnosti BiH gospodin Radončić, iz zemalja koje uopće nisu ugrožene, koje nisu u ratu, naravno da takvi ljudi koji krše zakone govore neistine. To su vaši izvori informacija a to, takvim ljudima, ja iskreno ne mogu vjerovati.